Het vredesproces wordt naar mijn gevoel eenzijdig teruggeschroefd. En waar je vroeger toch kon zeggen dat de Verenigde Staten van Amerika meebouwden aan de internationale oplossing, heb ik nu het gevoel dat ze meer en meer de schendingen van het internationaal recht wel accepteren of misschien zelfs zelf begaan. Vandaar, mevrouw de hoge vertegenwoordiger, zou ik je willen vragen

Eigenlijk zijn we nu aan het wachten op een standpunt van de regering Trump, die naar wij denken met een nieuw plan gaat komen. Gisteren hebben 37 staats en regeringsleiders een open brief aan u gericht.

Een heel erg belangrijk signaal vanuit Europa, waarbij we u heel duidelijk vragen laat onze stem luider klinken. Laten wij als Europa nog duidelijker zeggen dat er maar één oplossing is.